Moje téma je makrofinanční pomoc Srbsku, které pokládám za centrální ekonomiku Balkánu, a domnívám se, že je řada důvodů pro to, abychom této zemi, která se uchází o členství v Evropské unii, výrazně pomohli v těžké chvíli, která je charakterizovaná velkou finanční nestabilitou. Je zde výpadek rozpočtových příjmů, jsou zde inflační tlaky a samozřejmě tato země také čelí řadě důsledků minulosti, např. má velký problém s ekologickými škodami, které vznikly v době útoků letectva Severoatlantické aliance. Rovněž je zde problém humanitární, protože v zemi je 750 tisíc uprchlíků, kteří přišli z dalších částí bývalé Jugoslávie, a samozřejmě současná finanční krize odhalila všechny strukturální nedostatky srbské ekonomiky.

K tomu přišly špatné žně v minulém roce, které dál oslabily příjmovou stránku rozpočtu Srbska. V současné době je situace velice vyostřená. Pokládám za nutné, abychom urychlili tuto pomoc tak, aby už začátkem příštího roku mohla fungovat, proto jsem navrhl prostřednictvím pana předsedy našeho výboru zjednodušenou proceduru.

některých zemí, které dosud nejsou členy Evropské unie, jako je Bosna a Hercegovina a Chorvatsko, ale jsou adepty tohoto členství.